Señor Presidente, efectivamente, como reza el texto de la pregunta oral que hemos formulado, estamos asistiendo en los últimos tres años a una escalada en contra de los intereses y de los ciudadanos de la Unión Europea al sur del Sáhara, que se ha convertido en un santuario de la rama islámica de Al Qaeda, con todo un rosario de asesinatos, de secuestros, de extorsiones, de chantajes y de tráfico de drogas y de seres humanos del que han sido víctimas ciudadanos alemanes, italianos, españoles y, últimamente, franceses, por lo que queremos expresar nuestra solidaridad a nuestros colegas franceses y decir, señora Ashton, que esta situación exige, necesariamente, una respuesta firme y sin complejos por parte de la Unión Europea, como ha exigido el Presidente Sarkozy. En este contexto, esa respuesta se tiene que dar en los ámbitos político, económico y de desarrollo, y el señor Danjean nos recordaba los ingentes recursos que se encuentran comprendidos en el Fondo Europeo de Desarrollo. Me gustaría, señora Ashton, que valorase la celebración de la cumbre antiterrorista del G 8 en el mes de octubre ―cuando usted recibió el mandato del Consejo― en Malí, a la que no acudió Argelia. Ha dicho usted que la respuesta tiene que ser una respuesta regional. Creo que es una mala señal que dos actores de este conflicto ―como Marruecos y Argelia― no cooperen entre ellos, añadiéndose a esta circunstancia la situación de inestabilidad que se está viviendo en Túnez.